Celem omawianej dyrektywy Rady z 1986 roku było stosowanie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn pracujących na własny rachunek oraz nadanie współpracującym małżonkom jasno określonego statusu zawodowego oraz ustalenie ich praw i minimalnych gwarancji. Obecny wniosek Komisji jest wciąż jeszcze zbyt mało ambitny, zawierając rozwiązania wiążące tylko w niewielkim stopniu. Na poparcie zasługują propozycje zapewnienia kobietom prowadzącym działalność na własny rachunek możliwości skorzystania z urlopu macierzyńskiego w wymiarze maksymalnie 14 tygodni, w tym dwóch tygodni obowiązkowych, czy z zabezpieczenia społecznego dla współpracujących małżonków na takich samych zasadach co pracownicy prowadzący działalność na własny rachunek. Z drugiej strony niepokoi proponowane zwolnienie z obowiązku przynależności do systemu zabezpieczenia społecznego dla osób prowadzących działalność na własny rachunek, a przede wszystkim dla współpracujących małżonków. Rozwiązanie to nie przyczyni się do równego traktowania kobiet i mężczyzn, dlatego też wskazane jest, aby nad prawidłowym stosowaniem dyrektywy czuwał organ właściwy w kwestiach objętych dyrektywami w zakresie równouprawnienia.